borist hefur eftirfarandi tilkynning um breytingu á skipun nefnda jón kristjánsson hefur verið kjörinn varaformaður landbúnaðarnefndar guðjón ólafur jónsson hefur verið